Viele stehen vor dem Nichts, aber niemand resigniert, jeder repariert teilweise noch mit Notstromaggregat und ohne sauberes Wasser.

Der Zivilschutz hat also bei uns funktioniert herzlichen Dank allen Helfern! Aber was macht die EU?

Da muss sicherlich etwas geändert werden! Ich erwarte mir eine dauerhafte Erhöhung der maximalen jährlichen Fördersumme durch eine Klausel für besondere Katastrophen. Finanzieren kann man das durch klare Umschichtungsmöglichkeiten aus anderen Fonds.